Te doniosłe cele realizują one w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Tymczasem próbuje się przeforsować kolejną rezolucję implikującą zwiększenie kompetencji instytucji europejskich w tej dziedzinie. To prawda, że przemysł obronny ma ogromne znaczenie dla innowacji i wzrostu, generuje znaczącą liczbę miejsc pracy, ale choćby z tego względu nie należy faworyzować jedynie wiodących przedsiębiorstw prywatnych. Przykładowo w moim kraju w Polsce zdecydowana większość branżowych firm i instytucji badawczych należy do skarbu państwa. Czy Bruksela zamierza pozbawić je wsparcia, przyczyniając się zarazem do możliwej redukcji zatrudnienia? Konsolidacja przemysłu zbrojeniowego nie może wyrażać się dążeniem do uprzywilejowania pozycji przedsiębiorstw z krajów wysokorozwiniętych kosztem uboższych. Musi mieć charakter zrównoważony.